Vážená pani predsedajúca, dôležitou úlohou chorvátskeho predsedníctva bude posun v rokovaniach o dlhodobom európskom rozpočte. Odchodom Veľkej Británie nám na strane príjmov vzniká diera, ktorú treba reflektovať v znížení výdavkov. Nepovažujem za šťastné, že niektoré štáty chcú namiesto toho výpadok príjmov nahradiť novými európskymi daňami a vyššími príspevkami členských štátov. To, čo potrebujeme, je zlepšenie hospodárenia s tým, čo máme. Slovensko, ktoré reprezentujem, je čistým príjemcom európskych peňazí. Náš volič ale veľmi dobre chápe, že menej európskych príjmov znamená aj menej európskych výdavkov. To, čo však nechápe, je, prečo sa eurofondy míňajú roky podľa rovnakého kľúča, keď sú často sprevádzané neefektivitou.